mit Ryanair, und hätten in Tallinn, Paris oder London ein schönes Hotel gebucht, oder hätten einen ganz wichtigen beruflichen Termin und plötzlich sagt man Ihnen, einen Tag vor der Reise oder am Tag selbst, dass dieser Flug nicht stattfindet, weil er gecancelt ist.

In meinem kleinen Wahlkreis haben mich viele Bürger wütend angerufen und dagegen protestiert, und man hat mich gefragt Was macht Europa denn dagegen, oder was kann ich als Bürger oder als Betroffener machen? Die Antwort ist hier die Verordnung aus dem Jahre 2004. Das ist eine Verordnung, die die Rechte der Bürger definiert.

Man muss ehrlich sagen Die Kurzfristigkeit der Annullierung war und ist eine Frechheit, und das kann auch so nicht sein.

Zwar mag es sein, dass die Freiheit über den Wolken grenzenlos ist, aber der Unverschämtheit einer solchen Planung müssen Grenzen gesetzt werden. Und das haben Sie in der Hand, Frau Bulc. Schauen Sie ihm auf die Finger, und ich kann auch jedem Kunden nur raten, diese Rechte geltend zu machen.